Herr Präsident! Bevor wir davon sprechen, was wir wieder erreichen wollen, sollten wir uns vor Augen führen, was wir nicht erreicht haben. Von den acht Millenniumszielen sind vier als nicht mehr erreichbar einzustufen, darunter auch das Versprechen der OECD Länder, 0,7 ihres Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit die Betonung liegt auf Zusammenarbeit einzusetzen. Auch dieses Ziel wird deutlich unterschritten. Anfang 1990 trugen die Menschen in Ostdeutschland Schilder mit der Aufschrift Kommt die D Mark nicht zu mir, so gehe ich zu ihr. Etwas Ähnliches erleben wir jetzt mit den Migranten und Flüchtlingen, die nach Europa drängen, und das zu Hunderttausenden, weil in ihren Heimatländern die Lebensgrundlagen für sie fehlen. Wenn wir jetzt nicht unser Versprechen erfüllen und den Menschen in den ärmsten Ländern helfen, unter fairen Bedingungen und dazu zählen auch die Wirtschafts und die Handelsbeziehungen ihr Leben zu gestalten, dann wird kein Meer mehr zu tief und kein Zaun zu hoch sein, um sie davon abzuhalten, nach Europa zu kommen.